Az elmúlt években migránsok milliószámra érkeztek Európába, és a Földközi tengeren átkelők közül tízezres nagyságrendben haltak meg.

Ez a parlament fogadta el a többségével azt a jelentést, amelyben úgy beszél a migrációról, mint egy pozitív folyamatról, amit támogatni kell. Azt deklarálta ennek a parlamentnek a többsége, hogy nem lehet különbséget tenni az üldöztetés elől menekülők és a jobb élet reményében ide jövő gazdasági menekültek között. Ez nem más, mint egy meghívólevél, a megoldás pedig nem a kötelező kvóta szerinti elosztás. Egyre több ország utasítja el, látja a példákat, nem akarják, hogy a saját országukban is párhuzamos társadalom épüljön ki. A megoldás a gyökerénél, Afrikában kezelni a migrációt, erre fordítani energiát, és mivel ez nem egy rövid folyamat, addig pedig a határoknak mind a szárazföldön, mind a tengeren valódi határokként kell működni.